Zastupuji tady občany České republiky, země, kde prvním prezidentem byl Václav Havel, který výrazně prosazoval a obhajoval doktrínu lidských práv v mezinárodní politice. My z bývalých postkomunistických zemí jsme zvláště citliví na to, jak se přistupuje k lidským právům, a není to pro nás pouze jedna z kapitol, kterou tady jen tak zmíníme. Je to alespoň pro mě, paní Mogheriniová, mimořádně důležitá věc. Já rozumím na jedné straně, že potřebujeme dohodu o investicích s Čínou, že s Čínou budeme obchodovat, čínský prezident navštěvuje evropské země. Byl také v České republice, kde, jak víme, jeho návštěva vyvolala obrovskou společenskou debatu, nakolik se máme či nemáme Číně podbízet kvůli možným obchodním výhodám. Patřím k té části společnosti, která si myslí, že s Čínou máme obchodovat, ale jako rovný s rovným, a že se Číně nemáme podbízet. Takže moc prosím, zásadu lidských práv nedávejme v žádném případě do koše, prosazujme lidská práva, upozorňujme na vězně, kteří přicházejí o orgány, na popravy v Číně, na to, že svoboda projevu a svoboda shromažďovací v Číně stále není významná. A dovolte mi ještě poznámku. I při teorii dvojí Číny nezapomínejme na Tchaj wan, který třeba pro Českou republiku je mimořádně významným obchodním partnerem.